Ja, hvala za možnost, da dopolnim. Poglejte, zdaj, javno šolstvo je očitno tarča nekaterih, pozivov k bojkotu in podobno. In zdaj vidimo, kam bi peljalo stoprocentno financiranje teh zasebnih šol. Očitno v financiranje določene ideologije, kjer ne bi nikakor dopustili, da bi bila kakršnakoli multikulturnost ali vsebina z spoštovanjem drugačnosti dopuščene. In to je tudi razlog, zakaj mi v Levici temu predlogu nasprotujemo. Zdaj pa ne samo, politika, tudi neodgovorna podjetja so tista ki so kriva za zaskrbljujoče stanje v naši državi, namreč, seznam podjetij, ki preko svojih oglaševanj, z oglaševalskim denarjem podpirajo ta te sovražne medije, so od Triglava, Telekoma Slovenije, Petrola, Tadva, Telemacha, Mercatorja, in so se že pojavili pozivi, da se ta podjetja začnejo bojkotirati. Kako drugače jim povedati, da morajo vendarle biti toliko osveščeni in državljansko zavedni, da morajo pogledati, katere vsebine financirajo in kaj pravzaprav podpirajo. Zato mene zanima, zdaj oni pomagajo tukaj k širjenju strahu, sovraštva, ksenofobije, rasizma, šovinizma in tako naprej mene zanima ... Zdaj se bo medijska zakonodaja spreminjala, vi ste to zdaj moralno obsodili. Kaj poleg, moralne obsodbe, boste storili konkretneje v tej smeri, da se takšne stvari ustavijo, kajti če ne bomo ničesar storili, veste, si pa nekateri ne želimo, večina nas ne želi živeti v takšni družbi. Hvala.